sprememba samo. Ja, najprej nekaj besed glede predzadnjega razpravljavca. Gospod Zoršič je razpravljal o stvareh, ki niso predmet te novele zakona. Mi ne spreminjamo gradbenih standardov, mi ne spreminjamo uzanc, mi ne odpravljamo gradbenega dovoljenja, čeprav bi ga lahko po vzoru številnih držav, ko sem jih prej navedel, bi lahko veljala samo priglasitev v tem primeru za enostanovanjske stavbe. Nič od tega se ne spreminja zaradi tega govorjenja o tem, da se bodo stavbe, če ne bo uporabnega dovoljenja, začele rušiti. ne vem. Je neresno. Ali pa mislite mogoče, da bo šel uradnik preverjat izjavo, ko jo bo podpisal projektant o tem, koliko armature je bilo vgrajene v ploščo. Verjetno ne bo noben tega preverjal, ne, tako da to, o čemer ste vi razpravljali, nima prav popolnoma nobene povezave s to spremembo, ki je sprememba samo v tem, da se odpravlja ena administrativna obremenitev, ki je popolnoma sama sebi namen in nepotrebna. Glede šestega člena. Jaz sem uvodoma povedal, da glede na stališče poslanske skupine Desus, kjer je bilo izraženo mnenje, da bi bilo mogoče ta zakon podpreti, če se v nadaljnji obravnavi tako spremeni, da ostane uporabno dovoljenje v primerih gradnje za trg tudi za enostanovanjske objekte, da s tem mi nimamo problemov, da pa olajšujemo položaj vsem tistim, ki gradijo za lastne potrebe. In glede tega nimamo mi nobenih težav. Pod črto jaz mislim, da najbolj plastično predstavo o tem, kako neprimerna je ta zakonodaja, ne samo v tem členu, ampak na splošno, in v kakšni čudni državi, tudi nepravni, živimo, je dal kolega Bojan Podkrajšek. Ne vem, če ste ga slišali, kaj je povedal, bom ponovil približno tako, kot je povedal: "Imamo ruševino, ki ima hišno številko, v kateri je prijavljenih na desetine oseb, in na drugi strani imamo novogradnjo, ki je bila zgrajena z vsemi standardi in nima hišne številke, ker nima še narejene fasade, in vanjo se ne more prijaviti družina, ki je predhodno, zato da je lahko to hišo zgradila, prodala stanovanje in se more iz njega izseliti." V taki državi živimo. A je to taka država, v kakršni želimo živeti? A smo ponosni na to, da živimo v taki državi? A je prav, da take zakone sprejemamo in kreiramo? Ali je prav, da te anomalije odpravimo? In ta, ponavljam, je samo ena od majhnih. Na desetine jih je. Na desetine, ki ljudem grenijo vsakodnevno življenje in ki nič ne pripomorejo v konkretnem primeru k večji varnosti. Bilo je rečeno, da uporabno dovoljenje je zaradi tega, ker bi sicer bila ogrožena varnost zdravja in življenja ljudi. Se pravi, če uporabnega dovoljenja za neko hiško ni, bodo ljudje, ki bodo v njej prebivali, ogroženi, ogroženo bo njihovo zdravje in življenje. Spomnimo se, spoštovane kolegice in kolegi. Urgenca Šempeter pri Gorici. Je imela uporabno dovoljenje? Ga je imela. Je imela vse podpisane izjave? Je imela. So bila življenja ljudi, ki so vse prišli zdravit na to urgenco, res varna? Ali so nekoga odpeljali iz te urgence na pokopališče? Pa verjetno ne samo enega. Pa so bila vsa uporabna dovoljenja. Vsi papirji. Tako da prosim, take primerjave, mislim, da niso primerne in da, ne pripomorejo k temu, da bi se slabe rešitve odpravile. Jaz sem uvodoma povedal in še enkrat ponovim, da v tej noveli, ki je začela veljati prvega junija, tudi nekaj dobrih rešitev. No, in ena izmed tistih, kjer pa se ne sprašujete o varnosti, pa verjamem, da še nekaj let nazaj bi se, je odprava gradbenega dovoljenja za rušitev objekta. A ni to nevarno? Toliko let je bilo to nevarno in je bilo treba gradbeno dovoljenje pridobiti, če si hotel star objekt porušiti. Zdaj ga več ni treba. Zakaj? Zaradi tega, ker je nekdo od uradnikov očitno malo, bi rekel, gledal naprej, in je ugotovil, da je to papir, ki je nepotreben, ki je nepotreben. In ko govorimo o uporabnem dovoljenju za na družinske hiše, za enostanovanjske objekte, kjer gre v glavnem za pritlične stavbe, pritlične stavbe z mansardo ali enonadstropne stavbe, je nekaj, je nekaj podobnega. Bilo je omenjeno, ne, da je minister rešil zadevo z nekim obveznim navodilom. Glejte, še enkrat ponovim: nič ni rešil, ne. Odložil je problem. Pa dodatno delo ima birokracija, v tem primeru inšpekcija, ne. Pa ljudje imajo še vedno težavo, ker tako in tako morajo zadevo urediti, ne, ker jim ta zadeva z odložnim pogojem visi nad glavo, imajo neki postopek nad sabo. Čemu, ne? In s tem, ko je posegel, ne, je priznal, da problem obstaja, ne, in da, da bi ga bilo potrebno urediti. In niste ga pripravljeni urediti samo zaradi tega, ker ga je predlagala opozicija, samo zaradi tega, ne, bodimo pošteni. Zdaj v tem pregledu, te, te naše zakonodaje, kjer je vlada posegla zelo daleč nazaj v bivšo državo, ne vem čemu, pozabila pa seveda zadnjo novelo iz leta dva dvanajst, manjka ureditev, če ste že šli tako daleč nazaj, ne, in glede na to, da ste napovedali, da na podlagi evalvacije, ki jo dela ministrstvo, te nove zakonodaje bo potrebna sprememba. To pomeni, da zakon ni v celoti okej, kar torej priznavate. Glede na to, da bo ta sprememba potrebna, bi se bilo dobro zgledovati po ureditvah, ki so v tej državi zelo, zelo dolgo nazaj že veljale, zelo dolgo nazaj. na tem ozemlju je bila nekoč Avstro-Ogrska. Stavbe, ki so bile takrat zgrajene, so še danes vzor arhitekture, statične stabilnosti, kvalitetne gradnje, da ne govorimo o tem, da so bile tudi urbanistično v ustreznem, v ustreznem pomenu postavljene v prostor. Se pravi, ta država Avstro-Ogrska, del katere smo bili tudi mi, je imela očitno to področje zelo dobro urejeno, ne. In kljub temu, da je zdaj že skoraj sto petdeset let od tega obdobja, jaz mislim, da ko boste pisali novelo tega zakona, bi bilo dobro, da si, spoštovani državni sekretar in minister, ki ga danes ni tukaj, pa predlagam, da mu te moje besede prenesete, pogledate ureditev, ki je takrat veljala, ker je bila zelo enostavna in vsako jo je razumel. Jaz imam tukaj pred sabo Bauordnung, stavbni red Vojvodine Krajnske, petindvajseti oktober osemnajststo petinsedemdeset je datiran, je v slovenščini, tako da ne bo težav, sicer taki, kot so jo poznali takrat, ampak dovolj razumljivi, da se jo da prevesti v ustrezno sedanjo birokratsko slovenščino. Osemindevetdeset paragrafov vsebuje in v tem dokumentu je vse na zelo enostaven način popisano. In še enkrat povem, če takrat v času Avstro-Ogrske so bile stvari urejene, niso imeli nobenih problemov, bil je red, prostor je bil varovan, objekti so bili postavljeni v linijah, mesta so imela drevorede, javne površine in tako naprej, ljudje so lahko normalno gradili, potem zakaj bi se trudili. Glede na to, da zaključujemo razpravo, spoštovani državni sekretar, vam bom ta dokument predal. Še posebej mi je všeč paragraf triindevetdeset, v katerem piše: "Pospešeno rešenje o stavbnih zadevah. Stavbnim oblastnijam je dolžnost vse stavbne zadeve rešiti s pospešenjem." Pa ni bilo nobenih dni, pa nobenih rokov, pa nobenih tolmačenj, ali je petnajst dni petnajst delovnih dni ali petnajst koledarskih dni, ali je trideset dni lahko enkrat ali je trideset dni je lahko dvakrat, ali vsak upravni organ lahko da samo enkrat dopolnitev ali lahko da dopolnitev dvakrat. V enem stavku je bilo vse napisano in seveda organi, ki so to nadzirali. In zaradi tega ureditev, ki jo poznajo v nekaterih državah okrog nas, ko ljudi razbremenjujejo z administrativnimi postopki pri priglasitev priglasitvah manjših gradenj, in na drugi strani imajo uspešno kontrolo, vsebinsko kontrolo, so dobre ureditve. Se pravi, na eni strani priglasitev gradnje, ve se, kdaj se bo začelo in kje, ustrezna inšpekcija, ki te postopke nadzira, in na koncu priglasitev zaključka. In ljudje nimajo več vseh teh težav z dovoljenji, enimi, drugimi, desetimi. Samo v primeru, da upravni organ ugotovi, da gre za odstopanja, potem pač imajo težave in prav, da jih imajo. Tako kot imamo pa mi sedaj te stvari predpisane, pa vse ljudi obremenjujemo s temi postopki zaradi nekaj odstotkov tistih, ki se teh postopkov ne držijo, kar je narobe svet. Se pravi, zgodbo je potrebno obrniti na glavo, v obratno smer, in nekaj od tega je tudi v tem, stavbnem redu. Hvala lepa.